Cher collègue, si je ne reprends pas toutes les idées dans mes discours, c'est en général qu'en 2 minutes 30, on ne peut pas tout dire. Maintenant, ce qui est clair, c'est que le financement massif de l'économie par la Banque centrale européenne ces dernières années et c'est un financement qui continue, ce qu'on appelle le quantitative easing est de nouveau quelque chose qui est dispersé de manière totalement indiscriminée. Nous plaidons depuis très longtemps pour verdir ce quantitative easing autrement dit cibler les investissements non pas sur la spéculation on voit bien que les marchés d'actifs sont en train d'exploser parce qu'on injecte de la liquidité dans le système mais orienter plutôt, au travers de la Banque européenne d'investissement et d'autres outils d'investissement public, ces liquidités vers les investissements nécessaires à la transition écologique de l'économie. Cela tombe sous le sens et pourtant,

J'espère qu'un jour, nous aurons une majorité au niveau national et européen pour mettre en place ces politiques.